Konfiškáciu majetku pochádzajúcej z trestnej činnosti považujem za veľmi dôležitý nástroj boja proti organizovanej trestnej činnosti, ktorá nadobúda v rámci Európskej únie čoraz väčší rozmer. Aktivity organizovanej trestnej činnosti sa čoraz častejšie realizujú mimo svojej domovskej krajiny a to mnohokrát aj vo viacerých členských štátoch. V danom kontexte považujem za mimoriadne dôležité, aby sa stanovili také harmonizačné pravidlá, ktoré uľahčia členským štátom EÚ cezhraničné zmrazovanie a konfiškáciu majetku pochádzajúceho z cezhraničnej závažnej a organizovanej trestnej činnosti. Hlasovala som za túto správu, lebo som presvedčená, že prijatím týchto opatrení sa budú môcť ešte účinnejšie a dôslednejšie odhaľovať prípady korupcie a vymáhať protizákonne nadobudnutý majetok.